Was wir heute tun, ist doch das übliche Rätselraten um SWIFT.

Immer, wenn wir dieses Thema haben, stellen wir fest Wir kriegen und kriegen keine wirklichen Fakten auf den Tisch.

Ist das die Basis, auf der ermittelt wurde?

Das würden Sie doch in keinem anderen Fall so zulassen!

Die Frage ist, ob wir uns das bieten lassen.

Ehrlich gesagt, wenn man nicht gleich die Kündigung des Vertrags, was mir am liebsten wäre, vornimmt, dann sollte doch wenigstens über die Aussetzung nachgedacht werden.